Izvolite. Hvala, gospa podpredsednica. Jaz menim, da se ta zakon v obliki, kako je predlagan, ne odziva na to, kaj nam nalaga ustavno sodišče, in to je problem, katerega smo skušali razrešiti na seji odbora, ni se dalo, tudi prekinjali smo to sejo, skratka, implementirati je treba to na neki način, na način, ki je užiten, ki se na prvi pogled že zdi takšen, da je jasno, da se odziva na tisto, kaj nam je naložilo ustavno sodišče, ob tem pa morem poudariti, da je zame, za Stranko modernega centra, tudi javno šolstvo absolutna vrednota, ena največjih naše družbe, in da je tudi naše javno šolstvo tako dobro, da je postalo standard, na katerega se zgledujejo marsikatere druge države tudi znotraj Evropske unije, ampak iz tega razloga se mi zdi, da zasebno šolstvo ne more biti nevarnost, ne more predstavljati nevarnost javnemu šolstvu, enako pa Stranka modernega centra spoštuje ustavno sodišče pač po funkciji, ki mu je dano, in še bolj ali v enaki meri spoštujemo tudi pravico otrok, in bom skušal razložiti, zakaj mislim, da je, recimo iz te perspektive pravice otroka zelo pomembno, da se udejanjajo odločbe tega, ta odločba ustavnega sodišča, mi smo imeli problem, da je predlog bil samo, financiranje stoprocentno financiranje obveznega programa, medtem ko je ostalo zamolčano oziroma pač nepokrito jutranje varstvo, dopolnilni pouk, dodatni pouk, to so zelo pomembne, pomembni elementi izobraževalnega procesa, namreč, jaz se sprašujem, kako se počuti ne samo otrok, tudi starši, ki naenkrat nimajo tega pokritega in odločijo se za vpis v zasebno šolo, ker jim je bližje, ker je bližje mogoče svetonazoru, kakorkoli, je pa prav, da jutranje varstvo se začne za vsakega otroka na enak način in da otrok ne prepozna tudi zagate starša, da recimo nima časa zdaj, da ga pelje na pouk, ker pač ne more v jutranje varstvo, ali da naenkrat v družini zmanjka denarja, zato recimo če ostane plačljivo, še hujše pa je dopolnilnem ali dodatnem pouku, ko mi si vemo, da se to zgodi, da otrok ima problem in da takrat ravno ti dve zvrsti pouka zelo pomagata, če ne ni denarja za to, to je na nova stiska in iz tega razloga izhajam, da bi na to morali gledati vsi skupaj, levi, desni, srednji, kot neko pravico otroka, da mu je to zagotovljeno, mi smo, kot veste, imeli sejo odbora za izobraževanje, imeli smo veliko vabljenih, to so največkrat bili predstavniki zasebnega šolstva in staršev, ki so svoje otroke vpisali v zasebne šole, slišali smo njihova mnenja, tudi dobili pisne, prispevke nato smo sejo prekinili, ker smo in mnenja zakonodajno-pravne službe videli, da, zakonodajno-pravna služba ocenjuje, da ta predlog zakona v obliki, kakšni je bil predlagan, ne zadošča temu, kar je bil namen, mi se moramo zanašati na mnenje zakonodajno-pravne službe, ker, nismo vsi pravniki, mi smo izvoljeni zaradi enih drugih reči, ne pa zaradi tega, da smo pravno, zelo, sposobni in zato je, bilo merodajno, kaj meni zakonodajno-pravna služba, zato smo se tudi odločili, da sejo odbora prekinemo, da bo minister pripravil eno druge rešitev, da jo bo ponudil in da bomo na ta način pač pristopili k odločanju, ali to gre naprej na plenarno sejo in v kakšni obliki, in zgodilo se je, da smo, to vam pa moram povedati, ker imam tudi pristojnost, da o tem govorim, da smo dobili, predlog amandmajev, ki je, res meni se je zdelo, da na neki način, poveže interese enih in drugih, zdaj moramo govoriti kot eni in drugi, ampak resnično tako in je izgledalo, da bo zagotovljeno jutranje varstvo, dopolnilni pouk, dodatni pouk, da bo financirano, in sem ocenil, da je to pri sebi in tudi v Stranki modernega centra, da je to nekaj, da je danes zdrava osnova, da se gre naprej v tem zakonu, in tako je delovalo do popoldneva, ko smo naenkrat imeli obrat, da so, da sta kolega iz SD-ja pač naenkrat, kljub temu da je ideja prišla iz njihovega ministrstva, reklo, da to pač ne podpirata, in tu smo se naenkrat postavili na različne obale in, zato mi je, na neki način čudno, ko potem Marko Koprivec pravi: "Še naprej bomo iskali konsenz jaz ne vem, če to ni bil moment, da se konsenz poišče." Težko bomo neki novi našli, po drugi strani razumem tudi kolegico Godec, ki pravi, da a je zdaj ona kriva, da ni podprla amandmajev, pa mogoče dobro, da čuti na odgovornost, da jih ni podprla, ker če bi jih podprla, recimo skupaj z NSi, bi mi danes imeli eno drugo situacijo, da tudi ta dva amandmaja gresta naprej in da imamo odprto možnost, da pridemo zadevi do konca, ampak s tem, da se pač niso odločili, te možnosti ni, ker, veste, to ponavljati, mi venomer imamo isto stališče, to ni neki civilizacijski dosežek, danes namreč imeti isto stališče pet let, dvajset let, sto let, nas postavlja na eni liniji nedotakljive in nedovzetne za tisto, kaj nam drugi predlagajo, in to verjetno ni v redu, mi smo v družbi, v kateri moramo usklajevati mnenja in stališča, se dokler nimamo neke absolutne večine, ko potem uporabimo aroganco, da nam ni treba drugih poslušati, in zanimivo je, to bi popravil kolega iz SDS, ko je rekel: "Danes bodo eni šli iz državnega zbora z dvignjeno glavo, drugi pa spuščeno." In to ni res, praktično problem politike je v tem, da bodo vsi šli z dvignjeno glavo, prepričani v svoj prav, samo rešitve ne bo, in tu bi se mogli zamisliti, da vsi naredimo en korak eni proti drugim, ko hočemo nekaj rešiti, ne pa biti ponosen na svojo dvignjeno glavo, v kateri je svoja misel, naj je to na neki način ne prinese izboljšanja, in mene ne bo presenetilo, če se bo ta gnev staršev, ki se, je do zdaj zlival samo po ministru in po koaliciji, recimo tudi delno prinesel na koga drugega, ker pač niso hoteli iti naproti, ker so zamudili to priložnost, poslanski skupini Stranke modernega centra smo se srečali z vsemi, ki so hoteli srečanje, ki so hoteli pojasniti svoje, svoja stališča, srečali smo se z iniciativo Bogatimo šolstvo, z združenimi starši, srečali smo se tudi z ravnatelji, zasebnih šol in seveda smo prisluhnili, pomenili smo se in mi razumemo njihovo stališče in tudi menimo, da je treba dati nekaj več, kot je to, kot jo zdaj imenujemo formula sto plus nič, ne strinjamo se s tezo, da zasebne šole vpisujejo samo izbrano populacijo, jaz mislim, da je to na neki način privlečeno za lase, ker, ne sme, ne sme biti tako, je pa res, da pri nekaterih za zasebnih šolah, tlije ena tiha diskriminacija, ker ene skupine otrok res nimajo šans, to pa zdaj, da ne naštevam, kdo bi to lahko bil, vse mi je jasno, zato smo še mi v naši noveli zakona v prejšnjem mandatu predlagali, da se poenotijo ti vpisni pogoji in da se na tak način, izognemo diskriminaciji in elitizaciji, ampak najbolj porazno pa je to, da skozi razpravo prevevajo pravzaprav namigovanja in iz ene in druge strani, da so različna pričakovanja od ustavnega sodišča glede na trenutno sestavo ustavnega sodišča, ali res moramo pristati na to zavedanje, da so ključne odločbe v naši družbi odvisne, in sicer dokončno odvisne od politične profilacije devetih ljudi, ki to nikakor ne bi smeli biti, na to pa jaz ne pristanem in zato nočem se poglabljati, kdo je bil nekoč ustavni sodnik in kdo je danes in kdo bo v prihodnje, ker mislim, da enkrat moramo začeti verjeti, da, in ko bomo vsi verjeli v to, da so v tem smislu neoporečni nedotakljivi in ne, problematični, da bodo sigurno tudi taki postali, tema, ki jo imamo, se nanaša na samo šest zasebnih šol, od tega sta dve cerkveni, in kot vidite, v primerjavi z ostalimi javnimi šolami, gre za malo denarja in malo primerov ali pa gre za veliko potenciala za politično prerivanje, in mi to moramo preseči, ker je vse to postavljeno na pleča otrok, to je problem, je to nedopustno in to je nedopustno za leve za desne, za srednje tudi za spodnje in za zgornje, če obstajajo, v glavnem, danes, kako kaže, ne bo odločitve in škoda je, da je tako, ker prišli smo na to, da bomo vsaka štiri leta imeli kot kake kot kakšno olimpijado politične nečimrnosti, ampak moramo vedeti, da je na tej temi ta olimpijada nedopustna in da, to osnovno geslo, da je pomembno sodelovati, ne pa zmagati. To pa to ne velja, hvala. Hvala lepa, naslednja ima besedo ...